Auch mit der Hilfe der spanischen Ratspräsidentschaft ist ein sehr guter Bericht herausgekommen.

Claude Turmes hat in seiner Rede ja auch gesagt, dass wir unsere Betrachtung ändern müssen.

Deswegen ist die Erweitung dieser Richtlinie um ein Gesetz wichtig und richtig. Denn wir bekommen jetzt Präventionspläne, Präventionsmaßnahmen, Notfallpläne mit drei Krisenstufen. Denn wir wollen die Bilder, die wir 2009 im Krisenwinter, im Gaswinter gesehen haben, nicht mehr wiedersehen. Wir wollen europäische Partnerstaaten, aber auch Nachbarländer nicht mehr frieren sehen. Deswegen ist dieser Bericht auch ein Dokument unserer gemeinsamen europäischen Verantwortung nicht nur für unsere EU Mitgliedstaaten, sondern auch für unsere Nachbarländer. Meine Damen und Herren, das Gesetz ist gut, aber wir brauchen auch andere Wege. Deswegen begrüße ich die Ankündigung von Kommissar Oettinger, hier auch alle Infrastrukturmaßnahmen einige sind genannt worden, Nabucco, Northstream, Southstream so zu fördern, dass wir eine Diversifizierung haben, dass wir eben nicht von einseitiger Zulieferung abhängig sind.

In Deutschland reichen sie 70 Tage, und das ist nicht in jedem Land gegeben.